Se pare că foarte multă lume știe de această oportunitate a dezvoltării pe bază de fonduri nerambursabile, însă cei mai mulți dintre ei nu știu care sunt pașii următori.

Așa că, în momentul de față, resursele alocate din partea Uniunii Europene ar putea fi mai favorabile. Dar cel mai dur și cel mai des întâlnit motiv pentru care absorbția este limitată în momentul de față este acela legat de birocrație, de la nivelul Comisiei Europene, până la nivelul beneficiarului eligibil final. De aceea, cer Comisiei Europene ca, împreună cu Parlamentul European, să elaboreze reguli mai simple și mai facile pentru toți beneficiarii eligibili, pentru ca dezvoltarea pe bază de fonduri nerambursabile să fie mai facilă.